L'Union européenne, Madame le Commissaire, doit être en première ligne de ce combat dans les instances internationales car il existe, aujourd'hui, une mine de connaissances sur les moyens de prévention de ces maladies.

Il y a cependant un manque cruel d'indicateurs permettant de surveiller l'ampleur, les tendances et l'incidence socio économique de ces maladies. Je vous invite à étudier de près notre résolution, dans laquelle nous demandons justement à ce que le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies puisse vraiment travailler sur les données statistiques relatives aux maladies non transmissibles. Ce travail pourrait constituer une base intéressante pour améliorer nos politiques de prévention dans ce domaine, et pas seulement au niveau européen.